Domnule președinte, domnule comisar Hogan, banii din bugetul Uniunii Europene destinați agriculturii au transformat Uniunea într unul dintre cei mai mari producători de bunuri agroalimentare la nivel mondial, dovadă clară că trebuie să menținem același buget PAC și cei doi piloni. Da, este nevoie de o finanțare orientată pentru fermele mici și mijlocii, dar și fermele mari au nevoie de o finanțare adecvată. Nu sunt de acord cu plafonarea și recomand ideea de a avea o plată redistributivă mai accentuată. Dacă majoritatea statelor membre vor vota pentru plafonare, atunci mă voi exprima ferm pentru o plafonare voluntară. Pe partea de convergență externă trebuie să ajungem la o egalizare a plăților directe între fermierii europeni. Rațiunea care a fost avută în vedere la stabilirea cuantumului diferit al subvențiilor între fermierii europeni, respectiv costurile de producție diferite de la o țară la alta, nu mai este de actualitate. Petrolul, utilajele agricole, hrana muncitorilor, pesticidele folosite în agricultură, forța de muncă, toate acestea au acum un cost egal în toate statele membre ale Uniunii. Pentru ca fermierii europeni să aibă șanse egale pe o piață internă unică a Uniunii, trebuie ca fermierul român să aibă aceeași subvenție ca fermierul francez și nu jumătate, cum se întâmplă astăzi.